Wir haben es von der Hohen Vertreterin und auch in der Debatte gehört Die Herausforderungen für Europa sind immens, und mehr denn je lässt sich beobachten, dass eben die Übergänge zwischen äußerer und innerer Sicherheit fließend sind.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union hier an unserer Seite steht, denn viele Meinungsumfragen zeigen, dass die Menschen in Europa mehr Gemeinsamkeit in der Außen und Sicherheitspolitik wünschen. Unsere neue Strategie, die bis zum Juni vorgelegt werden soll, sollte meiner Auffassung nach die vielfältigen Bedrohungen herausarbeiten, unsere Interessen nach Prioritäten sortieren und die notwendigen Instrumente und institutionellen Abkommen für die EU festlegen. Dafür wünsche ich Ihnen, Frau Mogherini, von Herzen viel Erfolg!